Az, amit honfitársaimnak is ajánlok e helyről fogjuk meg a kosarainkat szombaton délelőttönként, és ne a szemetet áruló multiláncok felé vegyük az irányt, hanem termelői piacra Budapesten az úgynevezett MDF piacot ajánlom a Komjádi uszoda előtt és vegyünk

Ezzel segítsük a vidék megélhetését is, az úgynevezett gazdasági szabadságharcot, és szolgáljuk a saját egészségünket is. Ne higgyük el azt a hazugságot, hogy drágább, mint az élelmiszerboltokban, illetve láncokban.